Señora Presidenta, quiero señalar en primer lugar que esta cumbre llega en un momento de grandes dificultades organizativas y de presencia de actores, como este Parlamento, que tiene dificultades en estar al nivel apropiado en la cumbre de Estambul, pero, al mismo tiempo —como acaba de señalar el señor Comisario—, llega en el momento necesario, en el momento más apropiado. Porque en estos momentos se produce la acumulación mayor de crisis humanitarias de máximo nivel en el mundo, desde Irak a Siria, Sudán del Sur, República Centroafricana, pero también en Ucrania o también en Yemen, también en Libia y también en otras partes del mundo. Porque en estos momentos tenemos el mayor número de personas desplazadas de sus hogares —en torno a 120 millones, de treinta y siete países distintos—, casi la mitad de ellos niños. Porque en estos momentos se produce el mayor desfase entre la necesidad de atender a las personas y la financiación con la que contamos

Y porque en estos momentos, también, se producen cada vez más violaciones de los principios de la acción humanitaria y ataques a las instalaciones y a los actores. Por tanto, es el momento para abordar una llamada fuerte, un impulso serio para atender a las crisis humanitarias en el mundo. Ha habido bastante consenso en los distintos diálogos globales y en los distintos diálogos regionales, y creo que la posición que han expresado el Comisario y la representante del Consejo también reflejan este consenso sobre lo que hay que hacer. Sin embargo, hay menos determinación en los compromisos que hay que asumir. La Comisión presentó sus propuestas con sus prioridades

el Parlamento, a su vez, desarrolló un informe en el cual pedíamos un consenso global de acción humanitaria, en el cual pedíamos también una necesidad de proteger mejor en conexión con las políticas de cooperación al desarrollo

hablar con los desplazados, a los que se ha referido la señora Ministra, y pedíamos también una financiación consistente. Por tanto, lo que pido ahora a la Comisión y al Consejo es que Estambul sea el primer paso, y que a Estambul le sigan compromisos serios por parte de la Comisión, por parte de los Estados miembros, hacia un consenso global de acción humanitaria, hacia una nueva iniciativa que ponga en común la política de desarrollo y la política humanitaria, y hacia los compromisos de denunciar las violaciones de los principios humanitarios, los ataques a los distintos actores humanitarios. Acabo, señora Presidenta, diciendo que Estambul debe ser un primer paso para que la dignidad vuelva a recuperar un nivel adecuado en este mundo.